hér fyrir framan alþingishúsið er stór hópur íslendinga sem mótmælir því að ekki sér til sólar í efnahagslífi þjóðarinnar mótmælir því að hér sé við völd kreppustjórn í öllum hugsanlegum skilningi þess orðs hvort sem litið er til ástandsins eða hugmynda og forustuleysis almenningur hefur fyrir löngu gefist upp á hinni norrænu velferðarstjórn ástæða er til að ætla að framundan séu mikil átök í samfélaginu og þá er ég ekki aðeins að tala um átök á vinnumarkaði vegna þess að hér er verið að semja um kaup og kjör í því andrúmslofti sem hér er ég á auðvitað við þetta vonleysi sem nú er að aukast dag frá degi og snýr að hag hverrar fjölskyldu og framtíð fyrirtækja sem berjast í bökkum því miður er það þannig að þúsundir íslenskra fjölskyldna hefur enga von um að núverandi ríkisstjórn leysi vanda þeirra því miður eru hundruð fyrirtækja sem hafa verið rekin af skynsemi og fyrirhyggju sem berjast í bökkum hæstvirtur forseti það vantar forustu í þetta land það vantar forustu til að leiða saman ólíka hópa og draga vagninn áfram inn í framtíðina það vantar leiðsögn sem markar stefnu til framtíðar hér situr ríkisstjórn sundurlyndis og tortryggni við íslendingar verðum að losa okkur við ríkisstjórn sem neitar að viðurkenna að henni hefur mistekist á öllum sviðum að skapa aðstæður fyrir þjóðina að rísa upp úr vandanum það er skylda okkar að koma hér á ríkisstjórn sem hefur markvissa uppbyggingu atvinnulífsins á stefnuskrá sinni sannfærir innlenda og erlenda fjárfesta að þrátt fyrir allt sé ísland land tækifæranna við þurfum ríkisstjórn sem trúir því að ísland búi yfir mestu auðæfum í heimi okkur sjálfum íslendingum með allan sinn kraft þor dugnað og menntun þegar ég heyri mótmælin hér í kvöld get ég ekki annað en hugleitt hvort og þá hvernig við sem sitjum hér urðum viðskila við almenning ég hlýt að spyrja mig að því hvort ég sé svo heillum horfin gagnvart fólkinu í landinu að ég átti mig ekki á ástæðum þess að hér fyrir utan standa þúsundir manna og mótmæla ég verð að spyrja alla þingmenn þessarar sömu spurningar ég kemst aðeins að einni niðurstöðu það hefur orðið trúnaðarbrestur á milli þings og þjóðar það er skyld okkar að öðlast trúnað á fólkinu í landinu okkur má ekki mistakast það eru gríðarleg og mikilvæg verkefni sem bíða okkar við þurfum að marka stefnu til framtíðar framtíð okkar liggur í því að nýta auðlindir til lands og sjávar við megum ekki við því að fjölskyldur flytjist héðan tækifærin liggja í því að búa okkar glæsilega unga fólki tækifæri hér á landi tækifæri okkar liggur í því að standa saman en ekki sundra það hefur komið á daginn svo ekki verður um villst að forustuhæfileikar felast ekki í því að hafa setið áratugum saman á alþingi kannski hafa einhverjir vonast til þess vorið tvö þúsund og níu vonbrigði þeirra hljóta að vera mikil virðulegi forseti hvernig stendur á því að hæstvirtur fjármálaráðherra leggur fram fjárlagafrumvarp í nafni ríkisstjórnar og stjórnarliða hér á alþingi sem gerir ráð fyrir þrjú komma fjögurra prósenta hagvexti sem hann veit að stenst enga skoðun hvern er verið að blekkja

það er hið augljósa svar seðlabankinn hefur nú þegar í peningamálum frá ágúst síðastliðnum dregið verulega úr þessum hagvaxtarspám

að staða þjóðarbúsins næstu árin er óþekkt

að á bak við hagtölur talnagögn og prósentur er fólk venjulegir íslendingar sem hrópa á úrræði og hjálp það er löngu tímabært að hlusta á það sem fólk er að segja það þarf að fjárfesta í íslenskum heimilum með því að koma þeim til hjálpar núna hæstvirtur forseti þetta þjóðfélag þarf á forustu að halda fólk þarf að eiga von um að hér sé hægt að byggja upp mannsæmandi líf við lifum á óvissutímum við búum við ótta vonleysi og vonbrigði í þjóðfélaginu nú er ekki tími fyrir innantómt þvaður tími aðgerða er löngu runninn upp góðir íslendingar